Nonostante un calo del 34 rispetto allo scorso anno, grazie soprattutto all'ottimo lavoro del governo italiano e del ministro Minniti, è chiaro che finché l'Europa non riformerà il trattato di Dublino sarà difficile venire a capo dell'emergenza immigrazione. Il principio dello Stato di primo approdo, sottoscritto per il mio paese nel 2003 dal governo Berlusconi, va rivisto il prima possibile. Questo Parlamento ha lavorato incessantemente per modificare quel trattato, non senza affrontare ostacoli rappresentati da preconcetti, egoismi nazionali, posizioni ideologiche o semplicemente sterile opposizione a qualunque cambiamento. Il rischio ora è che, con la Presidenza bulgara prima e con quella austriaca poi, una sacrosanta riforma non veda la luce prima della fine del 2018. Questo non deve accadere lo pretende il principio di solidarietà su cui si basa l'Unione europea e non lo merita l'Italia, lasciata da sola a difendere la dignità di quell'Europa universalmente riconosciuta come la culla della civiltà.